Das Gericht soll insbesondere Mediation bei familienrechtlichen Streitigkeiten anbieten. Dabei sollen selbsternannte Richter die Scharia statt belgischem Familienrecht anwenden. Für Frauen bedeutet das Unterdrückung, denn Frauen und Männer haben unter der Scharia nicht dieselben Rechte. Auch Strafrecht soll behandelt werden. Rechtsexperten fürchten, dass die belgischen Behörden dadurch an der Verfolgung sogenannter kulturtypischer Verbrechen wie Ehrenmorde und Zwangsheiraten gehindert werden. Durch Scharia Gerichte werden Parallelgesellschaften einzementiert, die nichts mit unserem Verständnis von Menschenrechten zu tun haben.